Vous m'avez souvent entendu dire, y compris ici même le 13 janvier, au moment de mon audition, l'attachement personnel que j'ai eu, que j'ai et que j'aurai à la préservation et à la protection des missions de service public et à ce qu'on réconcilie le grand marché, dont je suis l'un des responsables,

J'aurai l'occasion de redire cela au moment de la présentation, au mois d'octobre, du Single market act dans le cadre duquel nous voulons ensemble, comme vous le souhaitez, approfondir, aller plus loin dans ce grand marché, qui est une opportunité pour l'emploi en attachant une vraie importance à sa dimension humaine et sociale et, en ce qui me concerne, à la protection

Voilà pourquoi, Monsieur Simpson, je suis heureux de la question que vous posez, au nom de vos collègues. Ce projet très important de la réforme des services postaux ne date pas de quelques mois.

Je le répète, c'est un projet de réforme qui a été mûrement réfléchi.

avec le soutien du Parlement européen et une vaste majorité au sein du Conseil des ministres.

Les défis auxquels font face les opérateurs sont évidents en raison de l'évolution de nos pratiques sociales et économiques, mais nous avons la chance, dans l'Union, d'avoir préparé depuis longtemps l'évolution de ce secteur postal, en opérant, je le crois, une réforme cohérente, réfléchie, progressive. Ce secteur est en pleine évolution. Les nouvelles technologies modifient radicalement nos modes de communication. Le phénomène de substitution électronique s'accélère et résulte tout simplement de nouveaux comportements des citoyens eux mêmes. À cela s'ajoute aussi les effets des différentes crises économiques et financières que nous affrontons. Dans ce contexte, Mesdames et Messieurs les députés, très franchement, qui pourrait croire qu'un ajournement brutal, soudain, de ce processus que nous avons soigneusement conduit constituerait une réponse souhaitable?

Deuxièmement, nous nous sommes dotés, avec ces directives, d'un solide cadre réglementaire, qui s'appuie sur le concours d'autorités nationales de régulation compétentes, qui vont d'ailleurs beaucoup mieux et souvent travailler ensemble. L'ouverture se fait donc de manière contrôlée. En particulier, ces régulateurs nationaux auront pour mission, Monsieur Simpson, de veiller à ce que les obligations de service universel, auxquelles je suis très attaché, soient effectivement remplies correctement et financées. Et puis enfin, toute hésitation à ce stade très avancé de la réforme créerait, ce n'est l'intérêt de personne, une insécurité juridique généralisée, préjudiciable non seulement aux nouveaux entrants sur ces marchés postaux, mais à tous les acteurs du secteur. Le gel de ce processus plongerait, nous le croyons, le secteur dans une forme d'attentisme et d'immobilisme. J'entends bien toutes les inquiétudes qui sont formulées au sujet de l'emploi et des conditions de travail. Je sais, Mesdames et Messieurs les députés, l'importance de la poste dans l'emploi européen. Permettez moi de rappeler que la troisième directive, qui offre aux États membres une latitude importante pour concilier ouverture et exigence sociale, précise c'est ma seule référence au texte, Monsieur Simpson que les considérations sociales doivent être dûment prises en compte lors de la préparation de l'ouverture des marchés postaux. Nous avons un devoir, Monsieur Simpson, je vous donne acte de cela, de vérifier que toutes ces exigences, toutes ces conditions sont bien respectées.

D'autres études seront publiées plus tôt que cela et je veux indiquer, pour marquer mon attention personnelle comme commissaire, et celle du président Barroso, à vos préoccupations, mon intention, même s'il n'y a pas d'obligation à ce sujet, de créer en 2011 un groupe de dialogue des utilisateurs. Le groupe des régulateurs se met en place. Je veux créer en plus et à côté un groupe des utilisateurs pour que les entreprises, les utilisateurs citoyens, les syndicats, qui ont un rôle très important à jouer, et puis naturellement le Parlement puissent, autour de la même table, faire remonter ce qui se passe sur le terrain, entendre le rapport du comité des évaluateurs et faire régulièrement on verra bien à quel rythme un travail d'évaluation et de dialogue pour vérifier la mise en place correcte de ces différentes réformes du secteur postal.